Monsieur le Président, en vertu d'une étrange tradition, les pays qui prennent pour six mois la présidence du Conseil se font sponsoriser par des entreprises privées. De mon point de vue, c'est scandaleux, car cette pratique jette un doute sur l'impartialité des décideurs publics.

Le mélange de l'intérêt général et des intérêts privés était à son comble.

Hélas, c'est raté, puisque ce pays s'est fait sponsoriser par le groupe INA, une compagnie pétrolière. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne cadre pas très bien avec le projet de pacte vert qui constitue la priorité de la Commission von der Leyen. Il faut en tirer les leçons et interdire immédiatement le sponsoring des présidences du Conseil, sans attendre que l'Allemagne se fasse sponsoriser demain par BMW et que la France en fasse autant après demain avec la banque Rothschild.